Das Veto von Russland und China wirkt wie ein Brandbeschleuniger und eine Aufforderung zum Massenmord. Das Assad Regime schlachtet seine Bevölkerung und die Opposition ab, es scheint eine Großoffensive gestartet zu haben, um Fakten zu schaffen. Wir können wenig machen, aber eines muss klar sein Die Sanktionen müssen verschärft werden, und sie dürfen auch wenn dieses Regime glaubt, am Leben zu bleiben nicht mehr aufgehoben werden. Sie dürfen erst dann aufgehoben werden, wenn sich das Regime hat ablösen lassen, wenn es zurücktritt. Die Verantwortlichen müssen in Den Haag vor den Internationalen Strafgerichtshof gebracht werden. Das muss immer wieder deutlich gesagt werden! Und auf China und Russland muss mehr Druck ausgeübt werden.

Und mit China treiben wir Handel, da fragt keiner mehr nach, was dort überhaupt geschieht. Das sollten wir mal in einer Relation sehen, auch darüber wäre einmal nachzudenken. Wir können diesen Morden so nicht mehr zusehen!